pour commencer à reconstruire un État qui n'existe pas. Il est vrai que les partis politiques n'existent pas.

Comment civiliser les guerriers?